virðulegur forseti sem formaður íslandsdeildar norðurlandaráðs vil ég færa samstarfsráðherra þakkir fyrir þessa skýrslu og taka upp nokkur atriði við ráðherrann ég hef nýverið flutt á vettvangi forsætisnefndar norðurlandaráðs tillögu um það að nýr norrænn samningur verði gerðir um gagnkvæma viðurkenningu á námi á norðurlöndunum ástæða fyrir því er að ýmislegt réttindanám nýtur ekki viðurkenningar á hinum norðurlöndunum þannig verða íslenskir rafvirkjar til dæmis fyrir því að geta ekki starfað með fullum réttindum í noregi vegna þess að þeirra nám starfsnám er ekki þar að fullu metið ég vil spyrja ráðherrann um það hvort þessi efni hafi verið rædd meðal menntamálaráðherra á norðurlöndunum

gilt til réttinda á þeim öllum sé hluti af hinu almenna atvinnufrelsi á norðurlöndunum í öðru lagi að spyrja hæstvirtan ráðherra eftir stöðu þess máls sem kannski hefur valdið hvað mestum deilum um það þegar menn sniðganga norræna samninga en það er brottvísunarmálið í danmörku þar sem danir hafa ítrekað vísað norrænum borgurum á það að flytja frá landinu og synja þeim um þau réttindi sem þeir eftir norrænum samningum sannarlega eiga á danskri grund og þannig klárlega gengið í berhögg við samningana og verið gagnrýndir hart fyrir bæði í norðurlandaráði og ýmsum öðrum vettvangi